Poštovana predsjedavajuća, uplitanje stranih država u izborne procese u Europi, bilo da se radi o nacionalnoj ili nadnacionalnoj razini, nije ništa novo. Strane sile oduvijek pokušavaju ostvariti politički utjecaj na europske države, između ostalih i na takav način. Zbog tehnološkog napretka danas smo možda izloženiji nego prije, ali je namjera vanjskih faktora ista. Važno je zaštititi se od stranog utjecaja na naše izborne i općenito političke procese. To je u interesu naših građana koji su često meta propagandnih djelatnosti, posebno osmišljenih da ih dovedu u zabludu. Ali jednako je tako važno da prestanemo sami sebe obmanjivati pripisujući drugima vlastite propuste. Rastuće nezadovoljstvo političkim elitama i demokratskim institucijama u Europi samo je dijelom plod strane propagande, a puno više lošeg rada europskih političara koji su se udaljili od naroda.